Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, kolegice, kolegi. V poslanski skupini Stranke modernega centra zagovarjamo socialno, razvojno in trajnostno naravnano politiko, ki bo slehernemu državljanu in državljanki omogočila dostojno življenje. V skladu z navedenim ocenjujemo, da so politike, kot glede na razdeljena sredstva izhajajo iz predloga rebalansa proračuna, prave. Z rebalansom bodo skoraj vsa ministrstva dobila več sredstev za izvajanje svojih politik, posebej pozdravljamo dejstvo, da gre velik delež dodatnih sredstev za izvajanje politik, na področju podjetništva, izboljšanje konkurenčnosti, za izobraževanje in znanost, promet, prometno infrastrukturo, kulturo, okolje, varnost in zaščito ter socialno varnost. Glede naš veljavni proračun, so z rebalansom pridobili, relativno več sredstev, predvsem na Ministrstvu za delo, tudi na Ministrstvu za izobraževanje, po zvišanju deleža so, recimo temu, prednjačili tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, kar pomeni, da bodo lahko na vseh teh ministrstvih, ki, izvajajo opisane politike, le-te, bolj uspešno in, bolj skladno izvajali. Posebej nas veseli, da so zaradi naših preteklih prizadevanj, odpravljeni praktično vsi varčevalni ukrepi na področju družinskih transferjev in transferjev najranljivejšim posameznikom ter gospodinjstvom. To se dotika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enako možnosti, ki bo v celoti sprostilo otroške dodatke in državne štipendije. Dodatek za velike družine postaja univerzalna pravica in ni več vezan na cenzus. Materinsko nadomestilo je za letošnjim letom neomejeno. Omejitev za starševsko nadomestilo se iz dvakratnika povprečne plače vrača na dvacelapetkratnik. Porodniška nadomestila pa bodo ponovno predstavljala sto procentov povprečne plače v zadnjih dvanajsetih dvanajstih mesecih. Slovenija s tem ostaja in se krepi kot socialna država in tudi država z eno od najbolj ugodnih družinskih politik v Evropski uniji. Finančni načrt Ministrstva za okolje in prostor se bo z Rebalansom proračuna za leto dva devetnajst povečal za okoli dvainsedemdeset milijonov evrov. Dodatna sredstva so načrtovana za broj za boj proti podnebnim spremembam, sanacijo degradiranih območij, protipoplavna zaščito in stanovanjsko politiko. Pomembno se nam zdi, kot je bilo že omenjeno predhodno, da se tudi nam na Ministrstvu za gospodarski razvoj povečujejo sredstva, kar omogoča nadaljevanje aktivnosti ministrstva na področjih strukturne preobrazbe, gospodarstva, spodbujanja investicij, spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva ter ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja. Vlada z rebalansom sledi vsem naštetim prioritetnim politikam, dosega presežek v javnih financah ter tudi znižuje dolg, ki je sicer še vedno nad šestdeset procentov BDP, vendar se znižuje s predvideno dinamiko in bo z vidika pravila dolga skladen z zahtevami pakta stabilnosti in rasti, konec srednjeročnega obdobja te vlade, kar pomeni, da je, z vidika pravila dolga Slovenija skladna oziroma, sledi zahtevam pakta stabilnosti in rasti. Kljub vsemu pa nas nekoliko skrbi zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, na kar sta opozorila tako Fiskalni svet kakor tudi Evropska komisija. Ta opozorila jemljemo dobronamerno in resno, ne zgolj zaradi zavez, ki smo si jih postavili s fiskalnim pravilom, in zaradi evropskega semestra, cikla usklajevanja proračunskih in gospodarskih politik držav članic EU, ampak predvsem zaradi dejstva, da je Slovenija kot majhna in odprta država zelo občutljiva na nihanja na gospodarskih in finančnih trgih, ki bi jih utegnili prizadeti brexit, trgovinska vojna med ZDA, Kitajsko in drugi dogodki, ki posledično vodijo do ohlajanja svetovnega gospodarstva. Prav zato se moramo kot dober gospodar, hočeš nočeš, upirati skušnjavi po prekomerni porabi in tudi v času ugodnih ekonomskih razmer voditi dolgoročno vzdržno javnofinančno politiko. V Stranki modernega centra želimo opozoriti, da smo do sedaj vodili vzdržno javnofinančno politiko, ki pripomogla k presežkom, ki smo jih namenili tudi državljankam in državljanom, to vse je pa potrebno sedaj izkoristiti za strukturne ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na prihodna javnofinančna gibanja in ki bodo dosegli premik v razvoju, če kot družba želimo ohranjati blaginjo. Zaradi odgovornega vodenja fiskalne politike v preteklih mandatih smo danes v položaju, ko lahko kljub še vedno nekaterim omejitvam in zavezam svobodneje odločamo o razdeljevanju proračunskih sredstev, je pa seveda na mestu premislek o tem, kako bomo vsa ta opozorila upoštevali tudi pri sestavi naslednjega proračuna. V Stranki modernega centra smo zagovorniki vzdržne fiskalne politike, kar smo ne nazadnje dokazali tudi v preteklem mandatu, smo pa tudi zagovorniki socialno usmerjenih politik, ki so pomembno obarvale rebalans proračuna, o katerem danes, odločamo. Verjamemo, da pričujoči predlog rebalansa temelji na trdnih temeljih rezultatov iz preteklosti in da je hkrati tudi razvojno naravnan, zato ga bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra podprli.